jer svi žele prodavati svoje proizvode i usluge na velikom i bogatom tržištu. Umjesto što gubimo vrijeme na daljnju političku integraciju koja je izazvala odlazak Ujedinjene Kraljevine i potiče rast nepovjerenja u Uniju kod građana, trebamo se fokusirati na ono što dokazano funkcionira, a to je jedinstveno tržište.

Stoga se nadam da će do kraja ovog mandata Komisija nastaviti s jačanjem jedinstvenog tržišta, smanjenjem administrativnog tereta i uklanjanjem barijera koje još uvijek postoje u financijskom sektoru, uslugama i energetici.